Izvoli. Ja, hvala lepa, zdajle, pazljivo poslušam vse te razprave pa bi vseeno ovrgla nekaj, mislim takih malo zavajajočih trditev, ne. Prvič moramo se zavedati, da posredovanje je dejavnost, ne, to predvsem, kolega Bandelli, ki je pravzaprav že regulirana, ker če ne bi bila regulirana, ne bi imela svojega zakona, in pri prodaji je, omejitev, ne, štirih procentov in mi s tem našim predlogom samo širimo to zadevo tudi še pri za vprašanje najema, ne samo prodaje, ampak tudi najemanja stanovanj, ne, tako da ne vidim, kje bi zdaj bila tukaj kakšna kolizija glede na stanje pri sami, prodaji oziroma nakupu nepremičnin, ne, samo za širitev gre, to je ena stvar. V tem zakonu je sicer možnost, da si najemodajalec in, najemnik, najemojemalec delita provizijo, ampak možnost, ne pa obveza, mi pa smo v situaciji in anomalija, ko so dobesedno torej najemniki, najemojemalci prisiljeni v situacijo, ki že tako in tako so i šibki, socialni, se pravi v ranljivi situalni situaciji, morajo, kot smo danes že večkrat slišali, plačati eno mesečno najemnino kot provizijo, potem morajo plačati varščino in tako naprej, skratka, pridemo lahko do najmanj recimo, zdaj, pač gledamo, ne, ta urbano središče, ker so cene res poletele v nebo, do recimo tisoč dvesto evrov, še preden ti dobiš ključe, kar je že skoraj dve minimalni plači, predstavljajte si za ljudi, predvsem mlade, ki so večinoma še brezposelni ali pa so prekarci, in to je pač zelo težka socialna situacija in pač to je treba imeti, to videti, torej če lahko mi smo na neki način regulirali zadeve pri prodaji in nakupu nepremičnine, vidim, zakaj tega ne bi mogli smiselno, ne, širiti po tej analogiji tudi na najemniški, trg to je, to je za zadeva, potem naj, naj povem, da s tem zakonom mi nikakor ne reguliramo višine najemnin, ne, ki so na žalost res katastrofalno visoke, vemo, in tukaj se vsi strinjamo, zakaj so, zakaj ta kolektiv, ne, bo seveda zato, ker, pač ni dovolj neprofitnih stanovanj, ker stanovanjski sklad za nameček še ta stanovanja, ki so, prodaja po izjemno oderuških cenah tudi po tri tisoč evrov na kvadratni meter in kako naj ljudje, ki, ki nimajo niti možnosti včasih se zakreditirati, ki imajo nizke dohodke, sploh kupijo stanovanje ali pa kako naj najemajo taka draga stanovanja pod takimi, pogoji iz teh istega delovanja tržnih zakonitosti, zdaj, vsi prisegate, seveda, prisegate na na tržne zakonitosti, seveda mi živimo v tržnem, zaenkrat tržnem gospodarstvu, naj povem, ne, Berlinu in v Parizu so ta trenutek že na tem, da so začeli regulirati, posegati v celo, višino najemnin najemniških stanovanj, kar pozanimajte se, to je realnost Berlina in Pariza, ki prav tako živita, pod zakonitostmi tržne ekonomije, ne, to sta dve, prestolnici v Evropi, ki ki nista kar zanemarljiva primera, ne, neke prakse, naj povem tudi to, da Zveza potrošnikov Slovenije je zelo dobro preučila naš predlog in podpira čisto vse člene tega našega, predloga zakona, in Zveza potrošnikov Slovenije, verjemite mi, ima armado svojih pravnikov, ki zelo dobro preučujejo vse stvari in vedo, kaj delajo, in seveda jasno ščitijo potrošnika, ne morejo ščititi samo, tistega, ki je, nosilec ali pa lastnik kapitala, kar je prav navsezadnje, kaj naj še mogoče povem za na konec, Aha mogoče to, da, ne, obrnimo malo oviko razmišljanje, to ste trdili, da bo prišlo do upada, n, teh poslov, ne, da bodo agencije začele izgubljati delo, mislim, jaz mislim, da ne, pocenitev, tega teh stroškov, ne, bo kvečjemu mogoče spodbudila trg, da se bo, da se bo še celo več dogajalo, da bo bolj dinamičen in da bodo na koncu koncev agencije imele več dela in ne manj dela, tudi to je lahko ena izmed, projekcij ali pa špekulacij, če hočete, da ko se dam jaz tukaj na veliko, špekulira, navsezadnje dajmo še za na konec enkrat pogledati, zakaj bi zakaj bi nekdo, ki na posla ni naročil, bil prisiljen plačati eno mesečno najemnino. Jaz kot recimo, če želim najeti stanovanje, zakaj bi jaz bila to prisiljena plačati? To je ena stvar. Nisem naročila tega posla. Drugič, da se zameji neke stroške agencij, ki so zelo, pavšalni in so dostikrat, pač, ne vem, zelo oderuški in namišljeni, ne, je tudi prav, da se nekje zameji, ne, kar nekaj ste govorili o nekih cenikih, seveda, jasno agencija ima neke stroške s tem, ko se ukvarja z z najemom nekega stanovanja, ampak ti stroški ne morejo biti kar poljubno visoki, vendarle ostajajo neki standardi, no, osnovni, koliko je kaj vredno, in pač mislim, da smo, to mejo na razumno mejo, spustili d tem našim, predlogom, tako da jaz bi res, prosila, da ne mešamo, no, nekih stvari, vsi se pa zavedamo oseminsedemdesetega člena ustave, zavedamo se, da država že petindvajset let ni naredila praktično nič, ne, na tem, da bi stanovanjske politike ustrezno delovale in da bi zagotavljale, dovolj neprofitnih stanovanj, to je seveda zalogaj, ki se ga moramo v bodoče lotiti vsi skupaj, upam, da, vsaj v tem primeru bolj enotni, tako da še enkrat poudarjam, mi s tem, torej regulacija pri prodaji obstaja, ne vem, zakaj ne bi širili tudi na najemniški trg, mislim, ne, ne vidim, ne vidim smisla v teh trgih. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati ...